Trwa tam długotrwały konflikt, w wyniku którego codziennie dochodzi do aktów przemocy. Od początku tego roku Lekarze bez Granic pomogli tylko 500 ofiarom masowych gwałtów w regionie Fizi, w Kiwu Południowym.

Ale musimy o tym mówić, dlatego że przemoc seksualna jest nie do zaakceptowania.

Jest ono źle wyszkolone, źle wyposażone, zdarza się, że to sami żołnierze gwałcą. W związku z tym to na nas spoczywa obowiązek, aby bardziej pomagać ofiarom.